C'est un petit peu comme si, à chaque fois que le sort d'une espèce s'améliore un peu je pense par exemple à celui des pandas géants c'est une autre espèce qui vient s'ajouter à la liste rouge de l'UICN des espèces en danger critique d'extinction. C'est le cas maintenant du grand gorille de l'Est qui est victime d'un braconnage intense au Congo. Il est aujourd'hui et ce sont les organisations qui le disent à un pas de la disparition. L'Union européenne, c'est le cas de le dire, a un rôle essentiel à jouer à la grand messe qui va s'ouvrir à Johannesburg. Elle doit oser bousculer certains de nos partenaires stratégiques, je pense à la Chine, je pense au Japon, et mettre à l'ordre du jour cela vient d'être évoqué par Mme Girling la question sensible du commerce d'ivoire d'éléphant, de cornes de rhinocéros et d'os de tigre. L'Europe doit aussi montrer l'exemple en tant qu'important marché de transit, et je suis ravie que cette question ait été soulignée parmi les priorités par notre rapporteur et par le commissaire aussi.

Les sanctions doivent être harmonisées et réellement dissuasives, c'est en termes un peu plus directs notre article 50 dans notre résolution.